Or, nous avons pendant une heure et demie entendu, ici, les représentants de la droite dans cet hémicycle nous expliquer que les listes transnationales seraient une régression pour la démocratie européenne, et, là, vous venez de nous expliquer, à juste titre, que le fait qu'il y ait un candidat tête de liste pour l'Europe sur un programme européen, qui dépasse les intérêts nationaux, serait une belle et grande avancée pour l'Europe! Je partage votre opinion, Monsieur González Pons, mais on ne peut pas à la fois dire que nous portons un intérêt général européen qui ne soit pas la somme des intérêts nationaux, comme d'ailleurs la Commission s'y engage et le fait, et, en même temps, nous opposer à ce qu'une démocratie européenne voie enfin le jour, avec des candidates et des candidats élus sur un programme commun européen qui dépasse les logiques nationales. Je me tourne donc encore une fois vers vous. Le vote n'a pas encore eu lieu. Défendez, Monsieur González Pons dans la même logique que celle qui vous fait défendre aujourd'hui un candidat tête de liste européen défendez les listes transnationales! Elles sont la réponse démocratique au fait que nous ayons aboli les frontières pour les biens, pour les marchandises et pour les services.